hæstvirtur forseti hæstvirtur menntamálaráðherra má ekki skilja það svo að ég telji að það sé alveg skýringarlaust að menn ræði og setji sér siðareglur hins vegar vara ég við oftrú á slíkar lausnir ég vara við oftrú á því ég vara við oftrú á því að menn telji að með því að setja saman einhver háleit markmið og fögur orð einhver manifesto sem eiga að lýsa óskaplega lýðræðislegum hugsunarhætti vinnubrögðum og faglegum þáttum ég vara við því að menn láti sér það nægja að tala hástemmt um slíka hluti en praktísera svo eitthvað allt annað því miður og þar verð ég að vega að hæstvirtur menntamálaráðherra og ríkisstjórninni þá finnst mér að núverandi ríkisstjórn hafi einmitt gert þetta það er mikið tal um háleit markmið um lýðræði og um fagleg vinnubrögð og hvað það allt heitir en praxís er því

áfram með yfirgangi en hin háleitu markmið eru bara eitthvað til að skreyta sig með á tyllidögum